Viene da chiederci perché, perché un paese che si era distinto da sempre per il sincretismo, per la tolleranza della maggioranza musulmana, in questo momento vede questa recrudescenza. Il motivo è anche e soprattutto nella povertà. Sappiamo bene quanto le multinazionali europee sfruttino, soprattutto per quanto riguarda il riso nell'agricoltura, e il tessile ancor di più, i lavoratori in Bangladesh.

Come Europa dobbiamo spingere per riforme in campo giudiziario, sul funzionamento della polizia, e ancor di più dobbiamo pretendere passi in avanti sulla democrazia e sulla libertà di stampa. Ma prima dobbiamo fare i conti con le nostre stesse azioni. La stabilità economica e sociale del paese è il pilastro fondamentale per prevenire la radicalizzazione e il terrorismo.